Hvala za besedo. Spoštovane poslanke in poslanci, spoštovana varuhinja človekovih pravic! V prvi fazi bi želel, spomniti na to, kar je že povedala ministrica za pravosodje. Ministrica za pravosodje je od dva šestnajst določena kot koordinacijski organ znotraj vlade, ki skrbi za sistemski pristop varstva človekovih pravic v Sloveniji tudi koordinacijski pripravljavec poročila s posameznimi prispevki resorjev. Ti prispevki so bili podrobneje predstavljeni že na komisiji, ki jo vodi gospa Irgl. Tako sam kot tudi moji kolegi iz posameznih ministrstev smo pozorno poslušali današnjo razpravo in zabeležili vaša vprašanja, pomisleke. In do v okviru časa, ki ga imamo na voljo se bomo do njih tudi poskušali opredeliti oziroma povedati, kaj je bilo v preteklem obdobju storjeno, kaj se izvaja predvsem pa vsaj s svoje strani dajem zagotovilo, da bomo ta priporočila poslušali in poskušali implementirati tudi v prihodnje. In ne le to, poskušali bomo iz njih slediti tudi nekim zaključkom za proaktivno ukrepanje, iskanje rešitev, ki niso neposredno omenjene v samem priporočilu. Besedo bo prevzela predstavnica Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve in potem bomo še z ostalimi kolegi povedali, kar se nanaša na posamezne resorje.